Europa poate fi împărțită în nouă regiuni biogeografice distincte, pe baza similarităților climatice, de topografie, geologie și vegetație.

Aici trăiesc 2000 de specii de plante și 5000 de specii de animale. Din 1991, Delta Dunării face parte din patrimoniul mondial al UNESCO, iar spațiul danubian cuprinde mai multe zone speciale de protecție și zone speciale de conservare în cadrul NATURA 2000. Întrucât Dunărea și Delta Dunării constituie un ecosistem unic și fragil, care adăpostește specii de plante rare, amenințate din cauza poluării, considerăm că este important ca, uneori, Comisia Europeană să îmbunătățească capacitatea de previzionare și de răspuns în caz de inundații, secetă gravă și poluare accidentală.

Natura nu este doar o importantă parte a moștenirii europene, nu aduce doar beneficii economice, dar furnizează, de asemenea, multe servicii valoroase, precum purificarea apei, controlul împotriva inundațiilor, prevenirea eroziunii solului, polenizarea recoltelor și activități de recreare. Exploatarea terenurilor, procesul accelerat de urbanizare și dezvoltarea infrastructurii de transport au afectat grav habitatul natural și, de exemplu, schemele de drenaj pe scară largă au redus o parte importantă a zonelor inundate natural.